virðulegur forseti ég óska eftir því að þingsályktunartillaga hæstvirts utanríkisráðherra verði tekin af dagskrá þingfundar í dag hæstvirtur forseti tók þá góðu ákvörðun í gær að taka þingsályktunartillöguna af dagskrá en setti hana aftur á dagskrá þingfundar í dag það eru tvær mjög gildar og góðar ástæður fyrir því að hæstvirtur forseti ætti að taka málið á dagskrá í fyrsta lagi er enn verið að ræða

um það hvernig þeir ætla að snúa sér í þessu flókna og stóra og mikla hagsmunamáli þjóðarinnar og í öðru lagi komu fram rökin hér í máli háttvirts þingmanns árna páls árnasonar formanns samfylkingarinnar þegar hann fór vel yfir álitamálin sem eru bæði í þingsályktunartillögunni sjálfri og einnig í greinargerðinni